Y lo mismo digo respecto de los demás diputados, compañeros de la comisión de este Parlamento. Hace sesenta años se creó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Nada mejor para conmemorar este acontecimiento que debatir ahora sobre las infraestructuras energéticas en Europa. Hoy, la Unión Europea tiene fijados con claridad los objetivos de su política mercado interior común europeo, impulso de las energías renovables como medio o instrumento de lucha contra el cambio climático, seguridad del abastecimiento y diversificación de sus fuentes. En el Tratado de Lisboa se ha consagrado un título a la energía, el XXI, donde aparecen formulados estos compromisos que acabo de mencionar y, además, el fomento de la interconexión de las redes energéticas. Pues bien, el objetivo del informe que hemos elaborado está orientado a corregir unas infraestructuras energéticas que, a juicio de la Comisión Europea, se hallan desfasadas y mal interconectadas. Así, por ejemplo, nos encontramos con un aumento espectacular de generación de electricidad de origen eólico en el mar del Norte y en el Báltico, con el inmenso potencial de energía renovable en el sur de Europa y en el norte de África, con los problemas que se derivan del almacenamiento de electricidad a gran escala y con las necesidades de recarga de los vehículos eléctricos, entre otras muchas cuestiones urgentes. Todo ello es imposible afrontarlo hoy si no ideamos nuevas redes y nuevas conexiones, tanto en el interior de la Unión Europea como con terceros países. Se trata, por tanto, en estos años venideros, de avanzar en la determinación de las infraestructuras necesarias a estableciendo los criterios que permitan seleccionar proyectos de interés europeo b suprimiendo las islas energéticas c garantizando la ejecución de estos proyectos en plazos razonables y arbitrando fórmulas para solucionar el conflictivo asunto de los procedimientos de autorización y licencias en los Estados miembros, y d asegurando una financiación que atraiga e impulse la inversión privada, sin perjuicio de los apoyos públicos que sean necesarios. La eficiencia energética y el ahorro, así como las redes inteligentes, son ingredientes centrales en el nuevo diseño incorporado al informe, porque hemos creído que, mediante la disminución de la demanda de energía, se puede disminuir la dependencia de las importaciones, con el consiguiente efecto en las necesidades de infraestructuras. Preocupación fundamental de este informe desde el primer momento ha sido la tramitación de las licencias y autorizaciones destinadas a permitir la ejecución de las obras necesarias.

Y se eternizan por la oposición de las poblaciones a ver crecer en su vecindad torres o instalaciones de otro tipo. Para solucionar este conflicto, se ha pensado en la información temprana a la ciudadanía y en establecer un sistema de advertencias para el caso de que las autoridades de un Estado no atiendan una solicitud en un plazo razonable. Estamos ante objetivos ambiciosos, para los que es necesario el concurso de todos. En este sentido, son imprescindibles las empresas del sector, que claman justamente por un marco regulatorio estable, la mejor forma de asegurar la financiación de sus esfuerzos. Hasta ahora, la política energética de la Unión Europea, tanto hacia el exterior de las fronteras como en su interior, ha carecido de un impulso decididamente europeo. Europa ha de hablar con una sola voz. Una voz que sea bien audible y resuene cabal en la bóveda del edificio europeo, porque es de nuestra fragilidad energética de donde hemos de sacar las fuerzas para construir una Europa energéticamente sólida y vigorosa, digna sucesora, en este año de aniversario, de aquel gran invento que fue la CECA,